frú forseti ég vil byrja á að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir yfirferðina það er greinilegt að það er margt í gangi og við bíðum bara spennt eftir að sjá nánar hvað felst í þessum málum hvað kemur út úr nefndum og starfshópum ég efast ekki um að margt mun þokast í rétta átt það sem mér kannski finnst vanta inn í umræðuna inn í stefnu ríkisstjórnarinnar er hver er staðan varðandi efnahagslegan stöðugleika hver er efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar erum við bara sátt við gjaldmiðilinn okkar eða er ríkisstjórnin með einhverja gjaldmiðlastefnu mér finnst þetta vera risa risastórt mál sem þarf að ræða ég veit að hæstvirtur forsætisráðherra er þeirrar skoðunar að krónan hafi bjargað okkur í hruninu ég er þeirrar skoðunar að krónan sé hluti vandans og hún verði það áfram ég hef heyrt hæstvirtan forsætisráðherra halda því fram að verðtryggingin sé vandamálið krónan verði nothæf um leið og við erum búin að afnema verðtrygginguna ég er þeirrar skoðunar að verðtryggingin sé óhjákvæmileg ef við ætlum að vera áfram með krónuna einn minnsta gjaldmiðil í heimi gjaldmiðil sem enginn vill eiga nema hann raunverulega neyðist til þess ég held því miður að það sé þannig að á meðan við notum þennan gjaldmiðil sitjum við uppi með verðtrygginguna nú vona ég að

fyrir kosningar var ekki annað að skilja en að þessi leið væri nokkurn veginn útfærð ég skildi það alla vega þannig en það er ekki svo nú bíðum við eftir niðurstöðu starfshópanna í þessu máli ég efast reyndar um að slík skuldaniðurfelling sé skynsamleg eða jafnvel bara réttlát ríkið á ekkert aflögu og við verðum að meta það hvað við ætlum að gera við peningana sem við fáum út úr kröfuhöfum ef við fáum einhverja peninga hvort þeir nýtist þá best í almenna skuldaniðurfellingu eða að greiða niður lán ríkisins ég er ekki sammála ríkisstjórninni um að hætta við aðildarviðræður við evrópusambandið ég vil fá að sjá samninginn stjórnvöld telja sig vita hvernig hann mun líta út þeir segja að það sé ekki um neitt að semja ég er ósammála því tuttugu og átta evrópuþjóðir hafa ákveðið að það þjóni þeirra hagsmunum að vera aðilar að evrópusambandinu ég vil sjá svart á hvítu af hverju það þjónar ekki okkar hagsmunum mér mundi finnast það mjög ólýðræðislegt ef stjórnvöld ætla ekki að leyfa þjóðinni að hafa neitt um þetta mál að segja síðan á ég líka erfitt með að skilja þessa kenningu stjórnvalda að skattalækkanir skili sér alltaf í auknum tekjum fyrsta mál sem kom hérna inn á þing var ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að hætta við að hækka virðisaukaskatt á gistingu og verða þannig af einum og hálfum milljarði króna á ári á sama tíma höfum við áhyggjur af því hvernig við getum byggt upp innviði ferðaþjónustunnar ég spyr hvar ætlum við þá að fá peninga í það einhverjir þurfa að borga skatta til að hægt sé að fara í að byggja upp innviði ferðaþjónustunnar það verður þá almenningur geri ég ráð fyrir það liggur alveg ljóst fyrir að staða ríkissjóðs er mjög erfið og það er öllum ljóst og við þurfum áfram að hagræða og forgangsraða og það getur orðið erfitt núna vegna þess að það er víða búið að skera niður inn að beini eins og það er kallað niðurskurðurinn er farinn að láta til sín taka við í bjartri framtíð teljum að við getum notað tækifærið núna og hugsað málin alveg upp á nýtt við verðum bara að spyrja okkur hvaða þjónustu á ríkið að veita hvernig getum við bætt þjónustuna án þess að skerða gæðin getum við minnkað sóun getum við minnkað flækjustigið í kerfinu ef við værum að setja upp kerfi í dag eins og landbúnaðarkerfi menntakerfi heilbrigðiskerfi eftirlitskerfi mundum við þá fara eins að hæstvirtur forsætisráðherra talar um framtíðarsýn og það var gott ég var glöð að heyra það því að við viljum gjarnan sjá meiri langtímahugsun bæði í ríkisfjármálum en líka bara á öllum sviðum við erum öll sammála um mikilvægi þess að fram á stöðugleika en við náum aldrei stöðugleika ef við hugsum aldrei lengra en nokkra mánuði fram í tímann við þurfum langtímahugsun ég held að það sé alveg bara gríðarlega mikilvægt við í bjartri framtíð erum tilbúin að aðstoða við öll góð mál það mun ekki standa á okkur svo bara óska ég ríkisstjórninni velfarnaðar og vona að